Zelfs voor mensen die dit nuttig werk vinden waar ik niet toe behoor moet het toch stilaan een beetje te veel van het goede worden.